ingólfur guðnason fyrrverandi sparisjóðsstjóri og alþingismaður andaðist miðvikudaginn fjórtánda mars hann var áttatíu og eins árs að aldri ingólfur albert guðnason var fæddur tuttugasta og sjöunda febrúar nítján hundruð tuttugu og sex í vatnadal í suðureyrarhreppi í vestur ísafjarðarsýslu foreldrar hans voru hjónin guðni albert guðnason bóndi í vatnadal og kristín jósepsdóttir húsmóðir ingólfur guðnason lauk prófi frá héraðsskólanum á reykjum í hrútafirði árið nítján hundruð fjörutíu og fimm og brottfararprófi frá samvinnuskólanum nítján hundruð fjörutíu og sjö árið nítján hundruð fimmtíu og sex sótti hann þriggja mánaða námskeið í bandaríkjunum í meðferð og viðhaldi landbúnaðarvéla að loknu námi í samvinnuskólanum var ingólfur starfsmaður kaupfélags vestur húnvetninga á hvammstanga til nítján hundruð fjörutíu og níu á árunum nítján hundruð fimmtíu til nítján hundruð fimmtíu og níu vann hann við og rak lengst af bifreiðaverkstæði á laugarbakka í miðfirði hann var sparisjóðsstjóri sparisjóðs vestur húnavatnssýslu nítján hundruð fimmtíu og níu til nítján hundruð níutíu og fimm ingólfur guðnason var hreppstjóri hvammstangahrepps nítján hundruð sextíu til nítján hundruð níutíu og fimm í hreppsnefnd hvammstangahrepps nítján hundruð sextíu og sex til nítján hundruð sjötíu og formaður skólanefndar reykjaskóla frá nítján hundruð sjötíu og eitt í alþingiskosningunum nítján hundruð sjötíu og níu var hann í kjöri fyrir framsóknarflokkinn í norðurlandskjördæmi vestra og var einn þriggja þingmanna flokksins í kjördæminu til nítján hundruð áttatíu og þrjú sat á fjórum þingum hann sat fundi evrópuráðsins á vegum alþingis nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og þrjú ingólfur guðnason naut hylli og trausts heima í héraði eins og ráða má af þeim störfum sem honum voru falin þar hann var starfsamur og íhugull og lagði gott til mála á alþingi sem annars staðar hann var ekki lengi á alþingi en reyndist nýtur alþingismaður ég bið þingheim að minnast ingólfs guðnasonar með því að rísa